Jedes Jahr hören wir, dass keine positive Zuverlässigkeitserklärung im selben Bereich erteilt werden kann. Jedes Jahr müssen wir bedauerlicherweise feststellen, dass Herr Kommissionspräsident Barroso mit seinem im Januar 2005 formulierten Ziel gescheitert ist.

Es ist auch die Quelle von so vielen unnötigen Streitigkeiten.

Auf der Ausgabenseite das wurde schon angesprochen ist es wichtig, dass die Mitgliedstaaten endlich die Verantwortung übernehmen zum einen für die Fehlerquote bei der Verwaltung der Mittel, zum anderen aber auch bei der Wiedereinziehung der Mittel.

die Finanztransaktionssteuer zu ersetzen. So könnte man endlich unnötige Streitigkeiten über das EU Budget und vor allem Debatten rund um Rabatte und Rabatte über Rabatte endlich beenden.